urðu við setningu alþingis og messu í dómkirkjunni síðastliðinn föstudag það er ástæða til að þakka lögreglu og starfsmönnum alþingis fyrir vel unnin störf við erfiðar aðstæður en einnig þeim mikla fjölda fólks sem mætti til að taka þátt í friðsamlegum mótmælum það verður að viðurkennast að í samfélaginu er að skapast hættuástand tvennt þarf til að hindra að það fari úr böndum tryggja þarf að fólk sem erjur orðið fyrir miklum efnahagslegum skakkaföllum og jafnvel er við það að missa heimili sín fái sanngjarna málsmeðferð og stjórnvöld sýni að þau séu reiðubúin til að verja hagsmuni þegnanna fremur en að sýna alþjóðastofnunum þjónkun hitt sem þarf að gerast til að koma í veg fyrir glundroða er að stjórnvöld geri almenningi ljóst að ofbeldi verði aldrei liðið og ekki umborið hvort tveggja snýr þetta að því að fólk geti verið fullvíst um að stjórnvöld standi vörð um réttlæti að undanförnu hefur talsvert verið rætt um virðingu alþingis margir svo kallaðir álitsgjafar og þingmenn þar með talið hæstvirtur forsætisráðherra virðast telja að ástæðan sé sú að karp og skotgrafahernaður hafi aukist í störfum þingsins talað er um að umræðuhefð íslenskra stjórnmála sé meginástæðan fyrir fari ímynd þingsins þetta finnst mér vera dálítið einföld skýring á vandanum það er að telja að óánægja almennings snúist um umræðuvenjur í þinginu hinn raunverulegi vandi liggur í því að stjórnmálin hafa ekki verið að skila þeim lausnum sem þarf til að fólk fái von um að geta unnið sig úr vandræðum sínum reyndar hefur karp og skotgrafahernaður ekki verið sérstaklega mikill í þinginu að

frá áramótum hafa verið samþykkt tuttugu og fimm frumvörp á alþingi í fjórum af hverjum fimm málum greiddi enginn ekki einn einasti þingmaður atkvæði gegn frumvarpinu í langflestum tilvikum voru frumvörpin samþykkt samhljóða í aðeins þremur málum á þessu ári greiddu fleiri en tveir þingmenn atkvæði gegn frumvarpi mesti fjöldi nei atkvæða á þessu ári er tólf langmest af því sem frá ríkisstjórninni kemur fær greiða leið í gegnum þingið stjórnarandstaðan reynir stundum að betrumbæta málin en samþykkir þau svo skotgrafahernaður eða átök eru ekki vandinn vandinn er sá að það er ekki nærri því nóg gert til að takast á við efnahagsvandann og stjórnarandstaðan kemur engum málum að tillögur úr þeirri átt eru ýmist látnar hverfa eða kvaddar í kútinn það er ákaflega miður vegna þess að það er svo ótal margt hægt að gera til að ráða bót á vandanum þannig hefur það verið undanfarin tvö ár þessi tvö ár hafa því miður farið fyrir lítið ekki út af karpi heldur vegna þess að röng stefna varð ofan á í byrjun árs tvö þúsund og níu töldum við í þingflokki framsóknarmanna að það mætti engan tíma missa við að taka á bráðavanda heimila og fyrirtækja við töldum að það hlyti að vera alveg sama hver tæki það að sér aðalatriðið væri að koma á starfhæfri ríkisstjórn í febrúar í fyrra lögðum við fram ítarlegar tillögur að bráðaaðgerðum í efnahagsmálum þar sem meðal annars var útskýrt hvernig hægt væri að ráðast í almenna skuldaleiðréttingu og hvers vegna það væri nauðsynlegt og hagkvæmt fyrir alla þar með talið ríkið ég þarf varla að rifja upp viðtökurnar sem það fékk frá minnihlutastjórn sem þó var varin með því skilyrði að hún mundi ráðast í nauðsynlegar aðgerðir

sama hver sæi um framkvæmd hinna nauðsynlegu aðgerða fram að kosningum ef þær leiðir sem við lögðum áherslu á á sínum tíma hefðu verið farnar væri staðan allt önnur nú ekki bara varðandi stöðu fjölskyldna og atvinnulífs heldur ríkisins líka ef stjórnvöld hefðu til dæmis ráðist í að kaupa skuldir íslendingar á gríðarmiklum afslætti eins og við lögðum til fyrir kosningar í fyrra og ef ríkið hefði notfært sér að búið var að afskrifa ísland efnahagslega og keypt kröfur bankanna sem á þeim tíma voru á gjafverði væri fjárhagsstaða ríkisins einhver sú besta í evrópu og aðstaðan til að koma til móts við fólk og fyrirtæki allt önnur eins og við útskýrðum fyrir kosningar var þetta framkvæmanlegt

fyrir íslending en þýskan eða bandarískan áhættufjárfesti þessi tvö glötuðu ár hafa á margan hátt verið kjöraðstæður fyrir fjárfestingu í nýjum atvinnugreinum á íslandi útlendingar sem hingað koma benda okkur á þetta en með óáreiðanlegu stjórnarfari öfugri skattastefnu ofurvöxtum og beinum hindrunaraðgerðum stjórnvalda hefur þetta tækifæri ekki verið nýtt á sama tíma hafa flest vestræn lönd verið að rísa hratt úr kreppunni hér hefur kreppan hins vegar orðið lengri en spáð var enn er þó hægt að bregðast við bæði varðandi atvinnuuppbyggingu og skuldamálin þó það sé orðið bæði flóknara og dýrara en það var á sínum tíma það verður að bregðast við ástandið er slíkt og hefur verið í tvö ár að það kallar á róttækar aðgerðir forsenda þess að stjórnvöld séu reiðubúin í slíkar aðgerðir er sú að þau átti sig á umfangi vandans þess vegna fannst mér ræða forsætisráðherra hér áðan vera verulegt áhyggjuefni ekki var annað að heyra en ráðherrann teldi vandann helstan þann að fólk gerði sér ekki grein fyrir hvað ástandið væri gott

vandinn væri ekki skortur á lausnum heldur að fjölmiðlar hefðu ekki fjallað nógu mikið um þær fólkið hér fyrir utan er ekki að fagna góðum árangri ríkisstjórnarinnar forsætisráðherra nefndi að verðbólga fari lækkandi það er ekki við öðru að búast í landi í kreppu ástæða þess að verðbólguþrýstingurinn er ekki til staðar er sú að hagkerfinu er að blæða út það er jákvætt að vextir hafa lækkað en þeir eru enn allt háir og fjármagni er eftir sem áður ekki veitt tí atvinnuuppbyggingu það er afgangur af viðskiptum við útlönd enda féll krónan gríðarlega auk þess hefur fólk einfaldlega ekki efni á að kaupa jafn mikið af vörum eins og við flytjum út loks nefndi forsætisráðherra að skuldatryggingarálag ríkisins hefði lækkað mikið krónan styrkst verulega á þessu ári það var ánægjulegt að forsætisráðherra skyldi benda á þetta en ýmsir ráðherrar ríkisstjórnarinnar héldu því fram hvað eftir annað mánuðum saman að ef ekki yrði gengið að icesave samningi ríkisstjórnarinnar mundi krónan hrynja og skuldatryggingarálag rjúka upp úr öllu valdi ég og fleiri héldum hinu gagnstæða fram enda augljóslega rangt að aukin skuldsetning bæti lánshæfi ríkisins og aukin skuldsetning í erlendri mynt styrki gjaldmiðilinn beinu áhrifin af því að fallast ekki á icesave samninginn eru líka mikil upphæðin sem sparast í vaxtagreiðslur bara á messu ári er jafn há og allur niðurskurður og skattahækkanir ríkisstjórnarinnar samkvæmt fjárlagafrumvarpinu raunar er sparnaðurinn tvöfalt meiri vegna þess að margföldunaráhrifin sem verða þegar við sendum ekki peninga úr landi og fáum ekkert fyrir þá en getum í staðinn notað þá til dæmis til að greiða hjúkrunarfræðingi laun hann þarf þá ekki á atvinnuleysisbótum að halda en fær þess í stað kaup sem hann notar til að greiða af lánum sínum og kaupa vörur og þjónustu af öðru fólki og greiða skatta boðaður niðurskurður í heilbrigðismálum og aðstoð við öryrkja er sláandi það verður rætt nánar þegar umræða hefst um fjárlagafrumvarpið á morgun en sú stefna sem þar er boðuð bitnar á þeim sem minna mega sín getur skaðað landsbyggðina gífurlega og leiðir af sér áframhaldandi samdrátt forsenda þess að ekki þurfi að ráðast í slíkan niðurskurð er sú að verðmætasköpun aukist verulega reyndar er fjárlagafrumvarpið byggt á hagspá sem þegar er úr gildi fallin getur forsætisráðherra fullyrt að af framkvæmdunum verði til dæmis þeim verkefnum sem hún kynnti sem forsendu bjartsýni sinnar búðarhálsvirkjun gagnaver í reykjanesbæ og helguvíkurverkefninu forsætisráðherra taldi að kaupmáttur færi vaxandi en í dag upplýsti así að kaupmáttur hefði rýrnað um fimmtán og hálft prósent í fyrra annað eins hefur aldrei gerst áður hrunárið tvö þúsund og átta féll kaupmáttur um hálft prósent

lá skaðinn ekki síður í viðbrögðunum við bankahruninu en hruninu sjálfu hæstvirtur forsætisráðherra upplýsti að hundrað tuttugu og átta mál einstaklinga hefðu verið leyst í bönkunum eftir þeirri forskrift sem ríkisstjórnin lagði til hundrað tuttugu og átta mál forsætisráðherra virtist undrandi á þessu og hneyksluð en þetta lá alveg fyrir á þetta var bent strax í upphafi hversu gjörsamlega óraunhæfar leiðir ríkisstjórnarinnar í skuldamálum væru ekki hvað síst vegna þess að það væri óframkvæmanlegt að fara í gegnum svo mörg mál á svo skömmum tíma það þarf almennar aðgerðir og aðstaðan er enn til staðar til þess að ráðast í slíkt ég taldi reyndar að í dag gætum við rætt það að ríkisstjórnin ætti að skoða hug sinn í þeim efnum það hafa verið sagðar fréttir af því að nokkrir ráðherrar ynnu saman að því að móta nýja stefnu varðandi almennar aðgerðir en svo komu upplýsingarnar um að ríkisstjórnin hefði enn ítrekað afstöðu sína gagnvart alþjóðagjaldeyrissjóðnum þess efnis að almennar aðgerðir almennar niðurfærslur lána væru algjörlega út úr myndinni þetta er mjög miður því hér eru allar aðstæður til að snúa dæminu við íslendingar eiga líklega meiri auðlindir á mann heldur en nokkurt annað ríki í heimi í meira en ellefu hundruð ár eins og hæstvirtur fjármálaráðherra nefndi höfum við þó komist af í þessu landi laus við utanaðkomandi

og á tuttugustu öldinni var ísland mesta framfaraland veraldar hér eru enn þá allar aðstæður til þess að halda þeirri framfaraþróun áfram og raunar aðstæður miklu betri heldur en víðast hvar á vesturlöndum bankakerfi okkar hrundi við eyddum ekki peningum skattgreiðenda í það að reyna að viðhalda vonlausu bankakerfi fyrir vikið er aðstaða til leiðréttinga skulda hér betri en víðast hvar annars staðar gjaldmiðillinn er lágt skráður og áhugi á því að fjárfesta hér í útflutningsgreinum er gríðarlega mikill það eina sem þarf er að stjórnvöld breyti um stefnu til þess að það megi verða verðum við að fara að ræða pólitík við þurfum að takast á um hvernig eigi að leysa úr vandanum og þora því en ekki að óttast rökræður og umræður í þinginu hvað þá að krefjast þess að aftur verði fallið í þann farveg sem hér ríkti þar sem meðvirkni var allsráðandi og ekki mátti segja styggðaryrði um stefnu stjórnvalda þessi stjórnvöld því miður hafa haldið þannig á málum að það verður að segja um þau sannleikann en verði það gert og náð fram almennilegri pólitískri umræðu eru líka allar forsendur til þess að framtíðin sé